virðulegi forseti ég mæli hér fyrir tillögur til þingsályktunar um málsvara aldraða á þingskjali átján átjánda mál ásamt þeirri sem hér stendur eru meðflutningsmenn háttvirtir þingmenn ágúst ólafur ágústsson katrín júlíusdóttir guðbjartur hannesson árni páll árnason og ellert b schram ályktunartillagan hljóðar svo alþingi ályktar að fela félags og tryggingamálaráðherra að beita sér fyrir því að komið verði á þjónustu sem sinni gæslu hagsmuna og réttinda aldraðra það verði metið hvort sett verði á laggirnar sérstakt embætti umboðsmanns aldraðra eða hvort sveitarfélög annist verkefnið samráð verði haft við hagsmunasamtök aldraðra við vinnuna

hér er verið að miða við þann hóp sem er kominn á eftirlaunaaldur hópurinn er stór og fjölbreyttur og eðli málsins samkvæmt er hann misjafnlega fær um að gæta réttar síns og hagsmuna sjálfur ég vil nefna að frá því að þessi tillaga var lögð fram hefur ýmislegt breyst í samfélaginu og það má kannski segja að það sé ekki síður nú en þá að það sé nauðsyn að koma þessum hópi

ábyrgð á þjónustu við aldraða dreifist á hendur ríkis sveitarfélaga félagasamtaka og einkaaðila lögin um málaflokkinn eru flókin ekki síst á sviði skatta almannatrygginga og heilbrigðismála þess vegna er brýnt að aldraðir geti á einum stað nálgast upplýsingar um lögvarin réttindi sín og hvernig þeim verður best fylgt eftir meðal annars í því skyni að styrkja stöðu þeirra með tilliti til fjárhags heilsu búsetu og umönnunar þetta er hópur sem fer ört stækkandi árið tvö þúsund og sjö eða í fyrra voru íslendingar sextíu og sjö ára og eldri tæplega þrjátíu og tvö þúsund og samkvæmt spá hagstofunnar verða þeir orðnir um fjörutíu og sex þúsund árið tvö þúsund tuttugu þegar embætti umboðsmanns barna var stofnað með sérstökum lögum var útskýrt hvað almennt fælist í störfum umboðsmanna sérhópa í almennum athugasemdum með frumvarpinu og segir þar í umræðu um umboðsmenn sérhópa í þjóðfélaginu er yfirleitt átt við óháða embættismenn sem hafa það hlutverk að taka við kvörtunum vegna tiltekinna málefna sem heyra undir verksvið þeirra jafnframt því að vera talsmenn þeirra hópa gagnvart stjórnvöldum gefa út álitsgerðir þrýsta á stjórnvöld um úrbætur hafa frumkvæði að ábendingum til stjórnvalda um það sem betur mætti fara í löggjöf eða á viðkomandi sviðum framkvæmdarvaldsins og almennt að móta viðhorf í þjóðfélaginu og hafa stefnumarkandi áhrif á þá þegna þjóðfélagsins sem þeir eru talsmenn fyrir flytjendur þessarar þingsályktunartillögu telja eðlilegt að metið verði hvort sett verði á laggirnar sérstakt embætti umboðsmanns eða hvort sveitarfélögum verði falið að annast hagsmunagæsluna það er auðvitað erfitt við þær aðstæður sem nú ríkja í samfeálginu að vera að leggja til aukin útgjöld

og þá langar mig til að nefna nýtt embætti sem hefur verið sett á laggirnar hjá reykjavíkurborg sem einmitt er að sinna að hluta til þessum verkefnum sem hér eru lögð til en það er mannréttindastjóri reykjavíkurborgar nýlega tekinn til starfa og má líta á hann sem umboðsmann ýmissa hópa og þar á meðal aldraða það er því full ástæða til þess að hæstvirtur félags og tryggingamálaráðherra skoði einmitt þá þjónustu sem þar er í boði málefni aldraðra heyra undir félags og tryggingamálaráðherra og því er rétt að hann kanni kosti þessarar leiðar verði niðurstaðan sú að fela sveitarfélögunum verkefnið ætti ráðherrann að hafa samráð við samgönguráðherra um það verkefni en hann er yfirmaður sveitarstjórnarmála einnig er mjög mikilvægt að hafa samráð við samtök aldraðra á öllum stigum málsins félag eldri borgara í reykjavík hefur á undanförnum árum reynt eftir bestu getu að annast hagsmunagæslu fyrir aldraða en nú er svo komið að samtökin eiga erfitt með að sinna því vegna mikils umfangs það kemur einmitt og hefur komið fram í umræðum við félag eldri borgara að þeir hafa verið með lögfræðing í starfi við kannski lítil efni og það hefur verið löng bið eftir þjónustu þessa lögfræðings sem samtökin hafa verið með á sínum snærum og hann aldrei getað annað öllum þeim fjölda sem hefur síst eftir stuðningi þeir hafa einnig verið með upplýsingagjöf sem hefur líka verið mikið sótt þannig að það er full ástæða full þörf á að koma á þessari þjónustu félag eldri borgara í reykjavík hefur bent á að fordæmi séu fyrir réttindagæslu af hendi opinberra aðila í lögum um málefni fatlaðra

það er líka í samræmi við tíðarandann að þjónusta við aldraða sé nærþjónusta og þannig að miklu leyti á hendi sveitarfélaganna ára hefur það verið stefna stjórnvalda að koma þessari þjónustu við aldraða yfir til sveitarfélaganna í ljósi þess ættu sveitarfélögin að aðstoða eldri borgara innan sinna umdæma við að gæta réttar síns í málefnum sem þá varða þar sem sveitarfélög eru misstór er eðlilegt að smærri sveitarfélög sameinist um þessi verkefni

dæmi eru um óháð embætti á vegum yfirvalda borgar eða sveitarstjórna sem búa yfir sérþekkingu á málefnum aldraðra hlutverk þeirra er að aðstoða eldri borgara við að fá rétta úrlausn mála sinna og það má nefna sem dæmi að umboðsmaður aldraðra í stokkhólmi aðstoðar eldri

borgaryfirvöld í stokkhólmi telja mikilvægt að efla tengslin við aldraða sem njóta þjónustu borgarinnar á þennan hátt áhrif eldri borgara á þá þjónustu sem þeir fá er þannig talin mikilvæg og jafnframt að þeir hafi líka val um þá þjónustu hlutverk umboðsmannsins þar er líka að safna saman athugasemdum og nýta þær til að bæta þjónustu við aldraða þetta skoðuðum við þegar við vorum á ferðinni í stokkhólmi ég kynnti mér þetta aðeins og spurðist fyrir um þetta þegar við vorum þar að kanna sjúkratryggingastofnun

haust flytjendur þingsályktunarinnar telja ástæðu til að aldraðir hér á landi eignist málsvara sem sinni réttindamálum þeirra og í sama streng hafa félög eldri borgara tekið en það sést vel í fylgiskjali sem fylgir með þessari þingsályktun sem er grein eftir margréti margeirsdóttur formann félags eldri borgara í reykjavík en hún skrifaði grein í morgunblaðið tuttugasta og fyrsti apríl tvö þúsund og sjö í framhaldi af ályktun sem aðalfundur félags eldri borgara samþykkti aðeins fyrr á því ári það var áskorun til ríkisstjórnarinnar að stofna embætti umboðsmanns aldraðra hér erum við sem sagt að leggja til annað hvort að sveitarfélögin taki þetta að sér eins og reykjavíkurborg hefur hafið þjónustu á með mannréttindastjóranum eða þá að ráðherra setji á laggirnar leggi til umboðsmann eða skoði að minnsta kosti þessi mál eins og lagt er til hér í þessari tillögu það er sem sagt félags og tryggingamálaráðherra hæstvirts sem mundi þá ákveða leið til þess að ná þessum markmiðum sem lögð eru hér til grundvallar virðulegi forseti þar sem málefni eldri borgara heyra undir félags og tryggingamálaráðherra er eðlilegt í framhaldi af þessari umræðu um þessa þingsályktun um málsvara fyrir aldraða að málið

ég vil ítreka áður en ég lýk máli mínu að þetta hefur verið mikið baráttumál samtaka aldraðra í alllangan tíma og þörfin er mikil eins og kemur fram bæði í þessari grein sem fylgir hér með og í fjölda ályktana sem